Durch die Paraphierung des Assoziationsabkommens mit der Ukraine hat die EU auf den Tisch gelegt, wozu wir in den Beziehungen mit dem Land bereit sind. Die Diskrepanz zwischen den behaupteten gemeinsamen Werten und der Realität im Lande wird jedoch immer größer. Das Regime glaubt sich nur durch fortgesetzte Inhaftierung von Oppositionsführerin Timoschenko und weiteren Mitgliedern ihrer Regierung sicher, im Oktober die Parlamentswahlen gewinnen zu können.

Und dann geht Sohn Alexander auf Shoppingtour und akquiriert kleine und mittlere Unternehmen im ganzen Land, unter anderem mit Unterstützung der Steuerbehörden. Auf der Liste der reichsten Ukrainer erscheint er plötzlich und hat sein Vermögen innerhalb eines Jahres offenbar vervielfacht.

Sie erinnert sich aber auch daran, dass sich eben das orange Lager auch in seiner Regierungszeit eher bekämpft hat, als die erforderlichen Reformen durchzuführen. Was sollen wir also jetzt tun? Ich fordere die sozialistische Fraktion auf, dieses Abkommen vom

Dialog bleibt natürlich wichtig, aber man sollte solche Leute nicht durch ein solches Abkommen künstlich aufwerten. Die EU sollte eine umfassende Kommunikationsstrategie direkt mit der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft starten, um klarzumachen, worum es uns geht.

Herr Kommissar, Sie sollten sich von der Illusion befreien, dass die guten Absichten, die wir mit dem Abkommen für das Land und seine Menschen haben, bei der herrschenden Familie der Antrieb für ihr Handeln wären.

Die Karotte für das Land sollten wir daher ergänzen durch den Stock für die Familie und die Oligarchen für ihre ergaunerten Reichtümer in der EU. Wir sollten das ausfindig machen, und diese Guthaben einfrieren. Ich habe gelesen, dass Zypern eine gute Adresse wäre, wo man anfangen könnte, diese Konten zu identifizieren.